La création d'un réseau européen de coopération électorale est également à saluer dans la mesure où elle favorise l'échange d'informations entre États membres, sans porter de nouvelle atteinte à leur souveraineté. Je mets toutefois les institutions européennes en garde contre leur propension à glisser du souci légitime d'assurer la cybersécurité à la tentation de censurer les réseaux sociaux et de formater l'information. Les partis nationaux ont le droit de critiquer l'Union européenne et même de proposer de la remplacer par une Europe des nations. Il ne faut jamais l'oublier, sous peine de porter atteinte à la liberté d'expression politique qui est au cœur des démocraties européennes.